Vielen Dank, Herr Kollege Lambsdorff.

Aber das ist mittlerweile auch ad acta gelegt, denn wir wissen, über den Umweg der Mitgliedschaften im Parlament als keiner Partei zugehörige Abgeordnete haben sie sich trotzdem einer gewissen Fraktion angeschlossen. Dieses Argument läuft ins Leere.

Wir werden weiterhin an dieser Sache dranbleiben, auch mit unserer Schwesterpartei.